Herr Präsident! Die Frage ist, was man mit einem Strommarktdesign im Zeitalter von COP 21 tatsächlich anstrebt. Unser Ziel ist es, alles zu tun, um die Klimaziele zu erreichen, und zugleich jedem und jeder genügend bezahlbare Energie zu gewähren. Und in dieser Doppelfunktion sehen wir keinen Widerspruch, im Gegenteil Ein konsequentes Ja zur Vorfahrt der Erneuerbaren schafft Zukunft, und zwar für alle. Und genau deshalb gehört als Antwort auf bestehende und angedachte Kapazitätsmechanismen ein klares Nein, weil es in einer Reihe von Ländern Überkapazitäten gibt und weil dabei in erster Linie auf fossile Energieträger zurückgegriffen wird. Das ist ein Problem, und wir haben das häufig thematisiert.

Wir haben oft darüber gestritten, dass auch ignoriert wird, dass Kohle, Gas und Öl nach wie vor weiter subventioniert werden. Allein 2015 in Deutschland waren das 49,2 Milliarden, die direkt und indirekt geflossen sind. Was wir brauchen, sind nicht dort Subventionierungen, sondern tatsächlich mehr Orientierung auf Erneuerbare. Wir brauchen noch Subventionierung.

Was wir nicht brauchen, sind beispielsweise Sonnensteuern, und wir dürfen nicht die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher vernachlässigen.